virðulegi forseti ég vil byrja á því að fagna

hér í upphafi mér fannst hún bera með sér heilsteypta sýn á utanríkismál og þau viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir á sviði utanríkismála og djúpan skilning á því hvernig við þurfum að nálgast verkefni á sviði utanríkismála og það hversu samtvinnuð þau eru þeim daglegu verkefnum sem við þurfum að vinna á innanlandsverkefni heimsmál eru heimamál sagði ráðherra í ræðunni og fátt er nú betri lýsing á því umhverfi sem við búum við við búum við það að eftirspurn erlendra fjárfesta eftir útgáfu á skuldabréfum í íslenskum krónum hefur bein áhrif á stýrivaxtahækkanir seðlabankans og hefur bein áhrif þar af leiðandi á gengi krónunnar sem svo aftur hefur bein áhrif á eftirspurn eftir því að koma hér og taka stöðu til skamms tíma í innlendum gjaldmiðli þessar staðreyndir um eftirspurn erlendra aðila eftir innlendum gjaldmiðli hefur lykiláhrif á þann sveigjanleika sem seðlabankinn hefur í ákvörðun stýrivaxta og hefur líka lykiláhrif á svigrúm ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum við sjáum mörg fleiri dæmi ráðherrann rakti sum og það er óþarfi að tína þau öll til en grundvallaratriðið er það að hnattvæðingin er staðreynd og hún er annað og meira en merkimiði hún er orðin raunveruleiki íslenskrar þjóðar með þeim hætti að efnahagsmál okkar og samfélagslíf eru samtvinnuð örlögum annarra þjóða og verkefni þau sem við viljum leysa á innanlandsvettvangi getum við í langflestum tilvikum ekki með skilvirkum hætti leyst nema í samstarfi við aðrar þjóðir eða á alþjóðlegum vettvangi og við sem smáríki sem á allt undir alþjóðaviðskiptum og meira nú en nokkru sinni fyrr og undir fjölþættari milliríkjaviðskiptum en nokkru sinni fyrr að við eigum mikið í húfi að þessu leyti og líklega eiga fáar þjóðir meira undir þróun á alþjóðavettvangi að þessu leyti ég get þess vegna ekki verið sammála háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni sem nefndi hér áðan að það væri spurning um að hvaða leyti maður geti verið á móti hnattvæðingunni ég held að við getum ekki verið á móti henni frekar heldur en við getum verið á móti esjunni hún er staðreynd hún er komin til að vera en það sem við getum hins vegar gert sem þjóð er að reyna að hafa áhrif á þróun hnattvæðingarinnar reyna að slá þá réttu tóna sem geta gert hnattvæðinguna þannig að hún færi ávinning sinn sem víðast þess vegna fagna ég sérstaklega í ræðu ráðherra þeirri umfjöllun sem þar var um áherslur á mannréttindi og þróunarsamvinnu og svona hina víðari stærðir í hinu hnattræna tilliti þessi staðreynd hún hins vegar kallar á það að við þurfum að horfa með allt öðrum hætti á það hvernig við nálgumst heiminn en við höfum gert hingað til utanríkisþjónustan þarf að vera skilvirkari hún þarf að þjónusta hnattvætt efnahagslíf viðskiptalíf okkar er það í síauknum mæli blessunarlega og íslensk utanríkisþjónusta þarf að vera í stakk búin til að þjóna því hér eftir sem hingað til ef ekki hefði verið fyrir e e s samninginn hefði ekki verið um neina útrás í þeim skilningi sem við höfum upplifað á undanförnum árum ef ekki væri fyrir þéttriðið net fríverslunarsamninga tvísköttunarsamninga og annarra viðskiptasamninga þá væri tal um ný tækifæri á erlendum vettvangi orðin tóm þetta

fyrirtækjum markaðsaðgang út um víða veröld og utanríkisþjónustan þarf að hafa til að bera fagmennsku til þess að geta unnið þessi verk og í því skyni er mjög mikilvægt að við hlífum utanríkisþjónustunni við ófaglegum mannaráðningum og mörkum með skýrum hætti þá stefnu að fagmennska ráði í mannaráðningum í utanríkisþjónustunni til langframa við þurfum líka að tryggja skilvirkni utanríkisþjónustunnar þannig að hún geti verið í stakk búin til að bregðast við ólíkum þörfum á ólíkum tímum háttvirtur síðasti ræðumaður þriðji þingmaður suðvesturkjördæmis formaður utanríkismálanefndar gerði að umtalsefni hlutverk utanríkismálanefndar og þörf á breytingu á því og ég tek undir með hverju orði sem hann sagði um það atriði það er úrelt að líta svo á að hlutverk utanríkismálanefndar sé með einhverjum hætti annars eðlis en annarra þingnefnda verksvið framkvæmdarvaldsins sem utanríkismálanefnd þarf að hafa eftirlit með er í ríkum mæli á erlendri grundu og aðbúnaður nefndarinnar og svigrúm hennar þarf að helgast af því það er mjög mikilvægt í ljósi þess hversu rík tenging er líka orðin milli verkefna á alþjóðavettvangi og verkefna hér innanlands að utanríkismálanefnd hafi fullnægjandi tæki til þess að halda fram sínu lýðræðislega eftirliti með framkvæmdarvaldinu á öllu starfssviði þess ég fagna þeirri ákvörðun utanríkisráðherra að halda sérstaka ræðu um evrópumál þau eru með þeim hætti orðin það mikill hluti og enn meiri hluti af viðfangsefni okkar hér innanlands að þau réttlæta fullkomlega sérstaka ræðu og sérstaka athugun virðulegi forseti við stöndum nú á miklum tímamótum í öryggis og varnarmálum landsins við höfum fengið upp í hendurnar mikið tækifæri eins og einn góður maður sagði það má kannski segja að við séum nú fyrst að verða sjálfstætt aðildarríki nato af því höfum við mjög takmarkaða reynslu við höfum verið aðilar að nato að meira og minna leyti á forsendum varnarsamstarfs sem nú hefur breytt um eðli það er vel það er vel að þetta gerist á þeim tímapunkti þegar við erum sem þjóð tilbúnari en áður kannski til að standa í fæturna og axla ábyrgð okkar í alþjóðavæddum heimi við höfum fengið reynslu af alþjóðasamstarfi og við erum þess vegna vel í stakk búin til að axla þessa ábyrgð í dag það er líka gaman að axla þessa ábyrgð á þessum tímapunkti nú þegar miklar breytingar eru að verða almennt á skilningi á öryggis og varnarmálum hér kom fram áðan að atlantshafsbandalagið hefur breytt um skilgreiningu og lítur á sig sem öryggisbandalag það er líka athyglisvert að til dæmis okkar nána grannþjóð danir hafa það ekki lengur sem skilgreint hlutverk síns herafla að verja danskt landsvæði landvarnir eru ekki verkefni danska hersins lengur danski heraflinn hefur það hlutverk að vinna í fjölþjóðlegu herliði verkefni til að styðja við öryggisgæslu og friðarframkvæmd utan danmerkur allt er þetta þess vegna jákvætt að við skulum vera að nálgast þetta verkefni nú á þessum tímum ég held líka að sú aukna áhersla sem hefur orðið á málefnum norðurslóða á síðustu árum hún sé okkur til gagns í þessu efni

skapa auðvitað hættur en líka tækifæri og allt breytir þetta hinni landfræðilegu sýn og öryggismati á þessu svæði með öðrum orðum hin geostratiska staða með leyfi forseta hefur auðvitað breyst þessi atriði voru rædd á þingi norðurlandaráðs í ósló nú nýverið og meðal annars fyrir tilverknað vestnorræna ráðsins sem hafði vakið athygli á hvað þessi þróun þýddi fyrir björgunarmál á norður atlantshafi líka í ljósi þess að ekki nýtur við liðstyrks bandaríkjamanna í keflavík lengur hvað björgun varðar það er líka fagnaðarefni að utanríkisráðherra hefur vakið máls á þessum þáttum víða við sjáum líka að dómsmálaráðherra hefur verið að ræða möguleika á samstarfi landhelgisgæslu á norður atlantshafi og allt er þetta mjög jákvætt ég bind vonir við að við munum áfram á vettvangi norðurlandaráðs og norræns samstarfs ná að ræða öryggismál með nýjum hætti ég held að það sé mjög mikilvægt að við ræðum öryggis og varnarmál á norrænum vettvangi þar eigum við langa hefð fyrir opinni og fordómalausri umræðu með mikilli þátttöku almannasamtaka og almennri þátttöku í umræðu þar sem við gætum þá vonandi rætt öryggis og varnarmál með opnum hætti fordómalaust

þannig auðvitað vísum við best veginn fram á við því fagna ég í þessu sambandi sérstaklega því frumkvæði utanríkisráðherra sem hún nefndi í ræðu sinni að setja á fót sérstakan vettvang um samráð í öryggismálum og ég verð líka að hrósa ráðherra fyrir það frumkvæði sem hún tók varðandi það að afla öryggisvottunar fyrir utanríkismálanefnd og gera það með utanríkismálanefnd kleift að fá aðgang að umræddum gögnum frá atlantshafsbandalaginu á fundi í morgun það er mjög mikilvægt að víkka með þessum hætti út aðgang að upplýsingum um öryggis og varnarmál við þurfum að treysta hvert öðru í öryggis og varnarmálum á það hefur mikið skort í meira en hálfa öld og það er eitt af brýnustu verkefnum okkar á næstu árum að byggja upp það traust og brúa

hér í lokin að framboði íslands til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna ég átti þess kost nú nýverið að sækja allsherjarþing sameinuðu þjóðanna og kynntist þá því starfi sem unnið hefur verið í new york á þeim vettvangi til að vinna brautargengi framboði íslands það vakti athygli mína að sjá hversu mikil sál er komin í þetta framboð og sjá að þetta framboð eru ekki lengur orðin tóm heldur er ísland að sýna ákveðna sýn og stendur fyrir ákveðin gildi og býður sig fram á þeim forsendum mér þótti það kærkomið nýmæli að íslendingar töluðu með opnum hætti stoltir af sögu sinni um það með hvaða hætti þeir hefðu einhverja að miðla gagnvart fátækum ríkjum sem eru nú að feta sín fyrstu skref í átt frá nýlendukúgun og í áttina að leiðinni til bjargálna það er vissulega sérstakt að geta sýnt þá sögu íslands sem hefur á örskömmum tíma undraskömmum tíma í öllu sögulegu samhengi náð að rísa úr mikilli fátækt til mikillar velmegunar án þess þó að fara að feta leiðina sem margir postular boða fátækum ríkjum það er með því að við höfum byggt upp velferðarkerfi við höfum varið rétt þeirra sem lakast standa við höfum tryggt mannréttindi kvenna og barna við höfum náð að halda spillingu í lágmarki og á þeim grunni höfum við komist til efnahagslegra bjargálna það er mikils virði fyrir fátæk ríki að heyra sem þurfa daginn út og daginn inn að sitja undir boðskap sjálfskipaðra postula sem segja að eina lausnin til framfara sé sú að hafa helst ekkert regluverk byggja helst ekkert innviði og mæta hnattvæðingunni bara á forsendum fjármagnsins þannig að það sem mér fannst mest til koma var að sjá hversu heilsteyptan málflutning íslendingar gátu verið með í frammi og hversu vel honum var tekið af hálfu þessara ríkja allt finnst mér þetta þegar maður tekur það saman bera vitni um sjálfstraust og sjálfstraustið okkar íslendinga til þess að standa sjálfir fyrir því sem við erum og miðla af því sem við höfum án yfirlætis án þess að ætla okkur að leysa hvers manns vanda á einni nóttu en með því að leggja gott til styðja við sprota hjálpa til á hverjum vettvangi af því að smáríki sem á allt undir milliríkjaviðskiptum má aldrei við því að hafa gluggann lokaðan gagnvart umheiminum það er mikilvægt að við höldum áfram að opna glugga því fleiri því betra því enginn veit á endanum hvar það er sem skrautblómin fá að vaxa